hæstvirtur forseti ég beini hér fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra um erfðabreyttar lífverur ég beindi fyrirspurn til hæstvirts landbúnaðarráðherra í upphafi þings um erfðabreytt aðföng í landbúnaði ég óskaði eftir skriflegu svari og það svar er komið ég verð að segja hæstvirtur forseti að það svar olli mér miklum vonbrigðum ég hef áður

erfðabreytt aðföng í landbúnaði eins um erfðabreytta ræktun í landbúnaði varnir eða einhver vinna í gangi til þess að meta og skoða hversu langt við eigum að ganga bæði í ræktun og ekki síður að nota erfðabreytt aðföng til fóðurs í nær öllum landbúnaði sem tíðkast hér í dag sem sé hjá svínum kjúklingum og kúabúum

með genatískum splæsingum því vil ég beina þessari fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra hvort ráðherra hyggist beita sér fyrir því að farið verði að fordæmi norðmanna í vörnum við hættum á notkun erfðatækni en norsk stjórnvöld hafa sett stranga löggjöf um erfðabreyttar lífverur hafnað öllum umsóknum um útiræktun erfðabreytta plantna og þarlendis er starfrækt öflug óháð vísindastofnun um rannsóknir á áhrifum erfðatækni hyggst ráðherra hvetja sveitarfélög til að lýsa sér svæði án erfðabreyttra lífvera en slík yfirlýst svæði eru víða í evrópu telur ráðherra koma til greina að lýsa ísland land án erfðabreyttra lífvera eftir því sem ég veit best er eingöngu eitt svæði í dag sem hefur lýst sig laust við erfðabreyttar lífverur og það er hveragerði en það sem veldur mér kannski mestum áhyggjum það er það andvaraleysi sem virðist vera og